Ministrica, hvala za te, odgovore. Ja, kot ste sama dejala, poroštven zakon bo prišel v državni zbor in vesel sem, da bo prišel v državni zbor, kajti, bom rekel, že petindvajset let smo na načelni ravni vsi za to tretjo razvojno os, ceste pa še vedno ni. In vesel sem, da bo prišel, prišlo v državni zbor, kjer se bo jasno pokazalo, kdo je za tretjo razvojno os in kdo ni. In glede na to, da smo vsi za, pričakujem tudi soglasno podporo temu zakonu. Hvala.